Gospod podpredsednik državnega zbora, hvala za besedo. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Od nekdaj sem bil prepričan, da geografija pomembno določa naš pogled na svet. Mislim, da je nekdanji francoski predsednik de Gaulle tisti, kateremu pripisujejo izrek maksime, da tudi zgodovina pravzaprav ni nič drugega kakor praktična geografija. Migracije so trenutno zelo velik evropski problem. Vse evropske države hočejo biti tranzitne. Niti ena pa noče biti končni cilj migrantov, zato si velikodušno podajajo ta vroči kostanj. Živimo v odkrito ciničnem času, ko države, ki so se najbolj borile proti mejam in zidovom, ki so se obvezale, da jih bodo umaknile, zdaj hitijo s postavljanjem taistih meja in zidov. Nepristranski opazovalec bi pomislil, da je najmanj čudno, kako bogata Evropa z več kot pol milijarde prebivalcev ne more sprejeti nekaj milijonov migrantov. Problem pa so razlike: jezikovne, religiozne in kulturne. Nekaj stvari, nekaj zadeve pri vsaj tej stvari pa je jasno. Za današnjo razpravo želim izpostaviti štiri. Prvo, četudi bi v Evropi uspeli obvladati velik migracijski val, je ta val dokaz za obstoj globokih in trajnih dejavnikov, ki bodo vplivali na razvoj dogodkov v bližnji prihodnosti. Ti dejavniki vključujejo politični kaos na Bližnjem vzhodu, in kar je veliko bolj pomembno, izjemno velike razlike v dohodkih med Evropo in Afriko. Dolgoročno gledano bo trend gibanja rasti prebivalstva postal nevzdržen. Število prebivalcev podsaharske Afrike, ki je danes neznatno večje od prebivalstva Evrope, bo v petih desetletjih nekajkrat preseglo evropsko populacijo. Od tam je mogoče pričakovati samo povečevanje ekonomskih migracij. Drugo, Evropska unija težko sprejema migrante, pa ne samo zavoljo kulturnih in verskih razlik, marveč tudi zato, ker Evropa nima izkušenj celine, ki sprejema priseljence, za razliko od, denimo, Severne Amerike ali Avstralije. Res je, da so nekatere evropske države v zgodovini sprejemale begunce, poudarjam vojne begunce, ne migrante, v velikem številu, denimo Francija v času španske državljanske vojne ali pa države Evropske unije v času bosanske vojne. Toda Evropa je bila vedno v načelu kontinent izseljencev in emigrantov, od Hebridov in Irske na severu do Grčije in Španije na jugu. Za južno Evropo so poleg tega značilne tudi nizka in nestabilna gospodarska rast, visoke stopnje brezposelnosti in šibke potrebe po delovni sili, tudi na najskromneje plačanih delih. In te šibke potrebe po delovni sili tudi onemogočajo zaposlovanje priseljencev. Tretje, Evropska unija je v zadnjih letih storila napake, s katerimi je poglobila krizo in ustvarila nestabilnost na svojih zunanjih mejah. Ena od takih napak je bilo brezumno rušenje libijskega režima, ki so ga zamenjale plemenske vojne in neobvladljiv kaos, v katerem je popolnoma ukinjena kontrola nad vsemi mejami te, po površini, zelo velike države. Zato bi se morali evropski politiki globoko zamisliti in preizprašati lastno ošabnost in nekompetentnost svojih politik. Evropska unija se je znašla v procesu preobrazbe od izvora stabilnosti do izvoznika političnega in ekonomskega nereda. Četrto, Evropska unija nima nobenega odgovora za sedanjo migrantsko krizo. Evropska unija je preprosto izgubljena, brez strategije, brez idej in brez politik. Problem tudi v resnici ni preprost. Edini način, ki lahko pripelje do kakšne razrešitve, je multilateralni pristop, ne sme pa biti omejen samo na države Evropske unije, ampak mora vključevati vse države, iz katerih prihajajo migranti. Toda takšen multilateralni pristop zahteva izjemno velike napore, vložene v koordinacijo med evropskimi in afriškimi in azijskimi državami. Predvsem pa zahteva evropsko soglasje z dejstvom, da bo v prihodnjih petdesetih letih Evropa morala sprejeti velik priliv prebivalcev tujih držav, zato ker tako zahtevata demografija in ekonomska neenakost. Niti eden od teh dveh pogojev ni izpolnjen. Z vsemi nadaljnjimi političnimi improvizacijami se bo problem migracij samo še poslabševal. Torej, glavno vprašanje, kot ga jaz vidim danes, je: Ali je globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah pravi odgovor na evropske improvizacije? Mislim, da odgovor na to ne pozna niti nosilec transcendentnega - ljubi bog po domače povedano. Globalni dogovor baje predstavlja pravno nezavezujoč okvir sodelovanja, s katerim države udeleženke ponovno utrjujejo suvereno pravico posamezne države, da v skladu z mednarodnim pravom oblikuje svojo nacionalno migracijsko politiko. Dve besedni zvezi velja poudariti: pravno nezavezujoče, utrjevanje suverene pravice. Mislim, da lahko kot suverena država iz tega potegnemo določeno konsekvenco. Ko se bo zgodil, če se bo zgodil nov migrantski val, bomo odvisni izključno sami od sebe. Odvisni bomo od svojih finančnih virov, človeških zmožnosti, tehničnih in materialnih sredstev in od nikogar drugega. Če se bo zgodil nov migrantski val, gospe in gospodje, bo tudi popolnoma nepomembno in takrat ne bo štela ne taka in ne drugačna odločitev na morebitnem referendumu. Hvala lepa.